răspunderii, fără dezbatere în Parlament și prin prelungirea nejustificată a mandatelor aleșilor locali. Organizarea la aceeași dată a alegerilor locale și parlamentare contravine spiritului recomandărilor europene. Mai mult decât atât, caracterul nedemocratic al acestei acțiuni de comasare rezultă și din convențiile europene și mă refer la Comisia de la Veneția care spune clar că nu se poate legifera o schimbare înainte cu un an de data când au loc alegerile. În contextul în care în Europa avem atâtea probleme, trebuie să găsim soluții de ieșire din criză, în care contextul internațional este atât de volatil, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră și de monitorizarea atentă a evenimentelor din România, știind și conștienți fiind de faptul că suntem interesați să avem legitimitatea guvernelor din Uniunea Europeană.